Het is een opmerkelijke situatie Nobelprijswinnares en een van de helden van ons tijdperk, Aung San Suu Kyi, wint in 2011 de democratie voor haar land Myanmar terug, maar erft ook de concentratiekampen van haar voorgangers en een bevolkingsgroep die etnisch gezuiverd wordt en waar de wereld waarschijnlijk weinig of niets van hoort de Rohingya.

Velen zijn gevlucht naar de buurlanden, maar ook daar zijn ze niet welkom. Het gaat om mensen die worden mishandeld, geen toegang hebben tot gezondheidszorg en voedsel. Dit alles gebeurt opzettelijk en continu. Het is een schending van de mensenrechten en dus is het ook ónze zaak. Wij moeten de overheid in Myanmar op het hart drukken dat zij niet langer mag vasthouden aan haar eigen versie van apartheid. De EDEO moet de situatie van de Rohingya op het hoogst mogelijke politieke niveau blijven aankaarten bij Myanmar en andere ASEAN landen. Daarnaast moet de EU blijvende steun verlenen aan het VN vluchtenlingenagentschap om de situatie van de vluchtelingen in de regio te ondersteunen.